Herr Präsident! In aller Deutlichkeit eines vorab Die Personenfreizügigkeit in der Union ist kein nationales Recht und kann daher auch nicht allein national eingeschränkt werden. Ob Veränderungen im Schengenraum oder Verstöße gegen Schengenregeln als einzige direkt gewählte europäische Institution muss das Europäische Parlament in allen Fragen voll beteiligt sein und mitentscheiden! Der Hinweis auf schwerwiegende Mängel an den Außengrenzen ist bedenklich und sachlich falsch. Denn es geht nicht allein um die Kontrolle an den Grenzen, sondern um die Überforderung mancher Staaten, den Rechtsstatus jedes einzelnen Flüchtlings zeitnah zu klären und damit auch für die Flüchtlinge eine klare Perspektive zu schaffen. Diese Herausforderungen müssen wir gemeinsam als Europäer bewältigen, anstatt mit blankem Populismus die Bürger zu verunsichern. Dieses gemeinsame Handeln wäre effektiv für unsere Staaten, für unsere Bürger und auch für die Flüchtlinge.